Aș vrea să subliniez, înainte de toate, faptul că mi se pare esențial ca Uniunea să promoveze, în Conferința de revizuire de la New York, un plan de acțiune ambițios și să adopte de urgență noi măsuri concrete pentru a ne onora cu toții promisiunea de solidaritate cu categoriile cele mai defavorizate ale planetei. Concluziile Consiliului, adoptate chiar astăzi, sunt, din acest punct de vedere, un pas în direcția potrivită, pentru că, spun eu, Europa trebuie să rămână un lider în lupta împotriva sărăciei și un partener credibil în pactul global pentru dezvoltare, încheiat prin acceptarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Realizarea acestor obiective presupune, așa cum se știe, nu numai căutarea unor noi resurse de ajutor pentru dezvoltare, ci și voința politică de a transforma în realitate aceste obiective. Pe de altă parte, cred că este momentul să reflectăm asupra integrării sistematice a unei abordări bazate pe drepturile omului în toate acțiunile întreprinse pentru realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Respectarea drepturilor omului, promovarea mecanismelor de responsabilitate sunt foarte importante pentru a ameliora condiția celor ce trăiesc în sărăcie și finalmente pentru realizarea ODM. Aș vrea, de asemenea, să subliniez anumite aspecte problematice ale raportului Cashman. Pentru Grupul PPE, introducerea unilaterală a unei taxe de tip Tobin, prevăzută la punctul 8, nu poate fi acceptată, pentru că este greu de conciliat cu ideea finanțării bunurilor publice globale. De asemenea, ideea anulării datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, prezentă la punctul 13, este dificil de susținut în contextul dezbaterilor asupra necesității, pentru aceste țări, de a și asuma responsabilitatea procesului de dezvoltare și a realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. În fine, punctul 42 abordează aspecte care țin de libertatea de conștiință a fiecăruia dintre noi și nu cred că este potrivit să impunem statelor membre ce poziție trebuie să adopte în materie de avort.